Frau Präsidentin! Es ist völlig normal, dass wir bei einem Bericht, der zunächst für sieben Jahre angelegt ist, zwischendrin neue Ausrichtungen in der Schwerpunktsetzung unserer Ausgaben und damit auch unserer Aufgaben setzen müssen. Denn es ist logisch Es gab unvorhergesehene Ereignisse, ganz besonders natürlich die Flüchtlingskrise. Es ist absolut richtig, dass wir für diese Krise sehr viel Geld in die Hand nehmen und investieren.

Aber ich möchte ausdrücklich nochmals betonen Nur Geld ausgeben, ist zu wenig. Wir brauchen endlich hier auch einen europäischen Plan. Wie will man denn tatsächlich die Flüchtlingskrise bekämpfen? Wo wollen wir denn hin, was soll das Ziel sein, wie soll die EU im Jahre 2030 mit ihrer Migrationspolitik aussehen?

Darüber hinaus ist es natürlich ganz entscheidend, dass wir beim Budget immer über das Geld der Steuerzahler reden. Das ist nicht unser Geld, deshalb müssen wir hier sehr sorgfältig vorgehen und dafür sorgen, dass wir dieses Geld nicht nur nachhaltig ausgeben, sondern auch effizient und damit auch sparsam. Alles andere ist uns als Sachwaltern für dieses Geld nicht angemessen. Da müssen wir endlich dazu kommen, dass wir auch die Leistungen messen können, die wir mit unserem Geld, das wir über die EU ausgeben, erzielen. Da sind wir jetzt gerade auf dem ersten Weg, aber da müssen wir schneller vorankommen

Es kann nicht sein, dass man immer nur nach mehr Geld ruft, das ist einfach nicht angemessen.

Bleiben Sie so wie beim Entwurf des Haushalts für das Jahr 2017 hier eisern auf einer sparsamen Linie.

Der Brexit war hier die Spitze des Eisbergs. Nach mehr EU zu rufen, heißt, nach mehr Staat zu rufen.